Die Ostsee Strategie war der Auftakt, die Donaustrategie, die wir in diesem Jahr im Parlament erörtert haben, der zweite Schritt und nun folgt die Atlantikregion.

Es geht um die Themen verbesserter Meeres und Umweltschutz, natürlich auch um maritime Angelegenheiten und die Fischerei, aber es geht darüber hinaus um viel mehr, vor allen Dingen um drei Säulen erstens die Kooperation der Mitgliedstaaten, damit Synergien besser genutzt werden.

Wir sollten den Schwerpunkt darauf legen, dass wir die Städte und Gemeinden, die Regionen, die Mitgliedstaaten und vor allen Dingen die Bürgerinnen und Bürger, die Zivilgesellschaft und auch die Unternehmen zusammenbringen und vernetzen, damit diese Akteure den Rahmen, also die makroregionale Strategie, mit Leben erfüllen können.

Genau darin sieht die ALDE Fraktion eine dringende Notwendigkeit, denn der internationale Handel ist betroffen.

Dieser Handel muss natürlich ökologisch nachhaltig erfolgen.